Herr Präsident, Herr Präsident Renzi!

Den Eindruck erwecken, dass man sich um das Gute kümmert und um das Wichtige und das Wertvolle, so mit dem Hinweis darauf Wir brauchen uns gar nicht damit zu beschäftigen, ob das richtig oder falsch war, was wir in den letzten Jahren gemacht haben.

Damit erweckt man den Eindruck, als würde alles, was bisher gegolten hat, auch gelten sollen.

Das heißt, die Voraussetzung für alles sind geordnete Finanzen, die Voraussetzung ist, dass die Wirtschaft funktioniert, die Voraussetzung ist, dass Einnahmen erzielt werden.

Deswegen habe ich große Sorgen, dass Ihr Hinweis darauf, dass man manches hier neu starten will, der Hinweis darauf ist, dass man neu interpretieren will, dass man Wachstum anders versteht als viele in diesem Parlament es verstanden haben. Wir waren uns einig in allen Staaten und auch hier, dass wir eine große Mehrheit hatten, um sicherzustellen, dass die Stabilität der Finanzen die Voraussetzung dafür ist, etwas aufzubauen, und dass Wachstum nicht dadurch organisiert wird, dass man mehr Geld ausgibt, sondern dass man Strukturen schafft.

Wie schafft man Innovationen, und wie schafft man Forschung und neues Wagnis? Nicht dadurch, dass man mit neuen Regeln Unternehmen daran hindert oder sie bremst, zu investieren, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Die brauchen nicht mehr Geld und mehr Ausgaben, sondern die brauchen mehr Ideen, mehr Innovation, mehr Technologie, mehr Bereitschaft und Risiko zu Neuem. Den Weg muss man gehen in Europa!